Domnule președinte, întâi vreau să îl felicit pe raportor, domnul Winkler, care a elaborat un raport extraordinar de important.

Regret însă faptul că ceea ce a prezentat Guvernul României la Comisia Europeană a fost respins, respectiv acordul de parteneriat, care nu includea nici pe departe componenta de inteligență, respectiv de cercetare, dezvoltare, inovare, acest raport fiind, de altfel, calificat ca fiind necorelat cu obiectivele Uniunii Europene. De aceea, cer Comisiei Europene să fie vigilentă în acest sens și să ceară guvernului din România, în mod concret, ca aceste obiective să se regăsească în acordul de parteneriat al Guvernului României cu Comisia Europeană. Spun, în același timp, că avem o mare problemă în ceea ce privește forța de muncă, respectiv cercetătorii din Uniunea Europeană încep să plece spre alte destinații, nu numai spre America și Japonia, ci au început să plece și spre China.